Poročevalca, ki sta kot delo odbora TAXE pripravila to poročilo v sodelovanju tudi s Komisijo, opozorila na ključni problem današnje družbe. Danes smo preko panamskih papirjev, preko Luxleaksa videli, kako posamezniki ali pa korporacije na lažniv način prihajajo do velikega denarja, na drugi strani pa manjka teh sredstev tako v proračunih držav, kakor tudi mnogi ljudje, ki so ostali brez prave prihodnosti, se počutijo opeharjene. Zato mislim, da je nujno, da s tem delom nadaljujemo, da dejansko pridemo do družbe v kateri bi se ljudje počutili bolj enakopravne in tudi pravičneje živeli. Vsekakor pa so zaščite potrebni tisti, ki takšne dokumente razkrijejo, kajti to, da se takšne ljudi kaznuje, ni pravilno in se v prihodnje ne sme več dogajati.